Za najväčší problém v severnom Kaukaze považujem nevšímavosť k najdôležitejšiemu aspektu, dodržiavaniu ľudských práv jednotlivcov. Takéto porušenia ľudských práv destabilizujú situáciu v regióne, predlžujú a vyhrocujú konflikt, znižujú šance na jeho vyriešenie a podporujú základy pre teroristické reakčné skupiny.

Stal sa absolútnym vládcom tejto republiky, ktorý pohŕda zákonmi alebo ich zneužíva za účelom jednania v rozpore so základnými ľudskými právami.

Situácia sa zdá byť smutne bezvýchodisková, a práve preto má Európsky parlament morálnu povinnosť starostlivo sledovať dianie v regióne a pravidelne nástojiť na dodržiavaní práv, ktoré občania a ľudsko právne organizácie v Ruskej federácii stále nemôžu napriek oficiálnej rétorike využívať v každodennom živote.